Pane předsedající, toto je bod, kde je v zásadě absolutní shoda všech poslanců na tom, jaká je situace na Maledivách a že je nutné tu věc řešit a ne pouze o ní řečnit. Já se k tomu, co tady bylo řečeno připojuji, jenom chci zdůraznit jako člověk, který sleduje a studuje podobu právních států v jednotlivých zemích světa, že situace v oblasti práva se na Maledivách výrazně zhoršuje, že tamní justice je zkrátka objektivně pod vlivem současného prezidenta a že bývalý demokraticky zvolený prezident Našíd byl mimo jiné odstraněn proto, že poukazoval na zkorumpované soudce. To byl jeden z důvodů, proč byl tehdy odstraněn ze svého úřadu. Upozorňuju také na to, že za současné vlády, současné garnitury byl nejvyšší státní zástupce nezákonně odvolán ze své funkce. Tedy právo na Maledivách není a my bychom o tom neměli pouze řečnit, ale připojuji se k ostatních kolegům, kteří říkají, že to musí mít dopad na vztahy mezi Evropskou unií a Maledivy a že by naši turisté neměli na Maledivy jezdit a že bychom měli zmrazit majetek tamní garnituře a zamezit přístup tamní garnituře do zemí Evropské unie.